Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, è noto che nuova occupazione può essere generata soltanto da politiche di crescita e le politiche di crescita si fanno attraverso grandi investimenti pubblici in grado di stimolare gli investimenti privati e di dare competitività ai territori.

Bisognerà scrivere in modo tale che sia chiaro a tutti di che cosa si tratta e quali sono i vincoli ai quali ognuno si deve assoggettare.